En 2016, un tribunal de Bavière a approuvé le mariage d'un Syrien de 21 ans avec sa cousine de 14 ans.

Par le vote de cette résolution, nous essaierons d'appliquer des normes juridiques uniformes sur le territoire européen en ce qui concerne le mariage des enfants et, si possible, son interdiction, comme le rappelle le rapporteur spécial des Nations unies en la matière.